Herr Präsident! Ich unterstütze den Antrag des Kollegen Swoboda, diesen Bericht von der Tagesordnung zu nehmen. Er ist in der Tat in einigen Punkten so unausgereift, dass er eine weitere Debatte braucht. So, wie er im Moment verfasst ist, ist es ganz klar, dass Diesel erheblich verteuert würde.